Herr Ertug, Sie haben gerade gesagt, dass die Debatte um den Verbrennungsmotor und dessen Ende eine künstliche Debatte sei. Habe ich Sie da gerade falsch verstanden?